Na samite v Lisabone NATO potvrdilo úlohu garanta bezpečnosti v euroatlantickom priestore a zároveň priznalo, že musí čeliť novým výzvam. Najlepším nástrojom na vykonávanie tejto úlohy je široká sieť strategických partnerstiev, či už so štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami. NATO preto musí byť pripravené nadviazať politický dialóg s každým potenciálnym partnerom, ktorý zdieľa naše spoločné úsilie o mier a bezpečné medzinárodné vzťahy. Za kľúčové strategické partnerstvo považujem kooperáciu s Ruskom, kde NATO potrebuje prehĺbiť praktickú spoluprácu, aby mohlo čeliť moderným hrozbám medzinárodného terorizmu, pirátstva, obchodovaniu s ľuďmi či drogami. NATO potrebuje dostatok finančných, vojenských a ľudských zdrojov, aby mohlo spĺňať svoje poslanie.